Signor Presidente, quando il collega Buzek era Presidente del nostro Parlamento, aveva organizzato degli incontri su questo tema fra noi parlamentari europei e i colleghi dei parlamenti nazionali, incontri a cui avevo partecipato con forte convinzione. Pertanto, condivido pienamente questa relazione in quanto si pone come principale obiettivo la creazione di un mercato unico europeo dell'energia pienamente integrato, in cui i prezzi siano trasparenti, anche con la specifica delle accise e dei costi ambientali. Oggi in Europa vi sono differenze inaccettabili sul prezzo dell'energia, che varia troppo da Stato a Stato.

È evidente che simili disparità comportano concorrenza sleale all'interno del mercato comune. Basti pensare a un'industria energivora i cui costi sono gravati dall'energia elettrica per il 30 percento del totale.